Wir klagen nicht die maltesische Gesellschaft an, wir möchten den Frauen, Männern, Bürgerinnen und Bürgern in Malta helfen, Korruptlinge, organisierte Kriminelle, Terroristen, Schwarzgeld, Steuerflüchtige, schwarze Kassen und was auch immer loszuwerden und geordnete Strukturen zu bekommen.

Den Verkauf von Pässen an unseriöse Personen kriminelle Personen darf es in Zukunft nicht mehr geben. Dubiose Geldquellen, dubiose Geldflüsse, die z.

Daphne Caruana Galizia recherchiert hat da hätte es sein müssen, dass man ihr hilft und Unterstützung gibt, dass die entsprechenden Institutionen ihr bei den Untersuchungen helfen, und man hätte ihr Schutz geben müssen vonseiten Maltas. Das wäre erforderlich gewesen und nicht, sie auch noch anzugreifen. Des Weiteren Ist es notwendig, dass diese Regierung auch in einem Panama Ausschuss mit einer Arroganz aufgetreten ist, keine Auskünfte gab, keine Kooperationsbereitschaft gezeigt hat? Das ist nicht das Malta, das eigentlich hier beitreten wollte. Denn nach den Kriterien dieses Beitritts müssten die Institutionen und Gesetze entsprechend schon vorhanden sein und demnach dürfte es das alles nicht geben, was wir hier zu beklagen haben. Wir wollen den Menschen auf Malta helfen, damit sie einen gesunden Staat haben, und nicht eine sozialistische Regierung schützen.

Gleiche Verhältnisse bitte für alle einfordern.